Faut il s'étonner du scandale des visas dorés chypriotes, puisque l'acquisition onéreuse de la citoyenneté et de titres de séjour ne pouvait que servir à des objectifs véreux? Que le Monténégro, à nouveau pourvoyeur de telles facilités, continue de faire la course en tête pour le prochain élargissement européen démontre l'indifférence de la Commission face à une menace sécuritaire tangible.

Au premier chef, son soutien à des États interlopes et, en l'occurrence, partisans avoués de l'islam radical. Ces visas ne sont toutefois qu'un pan d'un juteux business qui alimente la déferlante migratoire comme le terrorisme.